Hvala lepa, gospod predsednik. Spoštovane poslanke in poslanci! Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravljalcih alternativnih investicijskih skladih amandmira zakon v tistih določbah, kjer ga je potrebno uskladiti z Zakonom o trgu finančnih instrumentov. S predlogom zakona so odpravljajo sklicevanja na ta prvi zakon, zaradi vsebinske povezanosti in potrebe po sočasni objavi vseh treh zakonov se vsi trije zakoni obravnavajo paketno. S predlogom te novele se podrobneje ureje ureja izvajanje uredbe sedemsto šestdeset skozi dva petnajst Evropskega parlamenta in Sveta o evropskih dolgoročnih investicijskih skladih. Glavni namen te uredbe je spodbujanje evropskih dolgoročnih naložb v realno gospodarstvo. S to uredbo se določajo enotna pravila glede evropskih dolgoročnih investicijskih skladov, hkrati pa vnašamo v pravni red tudi ustrezne kazenske določbe, če pravne osebe, ki upravljajo te sklade, za to nimajo ustreznega dovoljenja in če ne izpolnjujejo pogojev, ki jih določa evropska uredba. S potrditvijo tega tretjega zakona iz zakonodajnega paketa bomo zagotovili konsistenten zakonodajni okvir za nadaljnji razvoj trga kapitala tudi v Republiki Sloveniji, zato predlagamo, da se ta zakon v zakonodajam postopku podpre in potrdi. Hvala lepa.